Chcela by som sa dotknúť dvoch tém, k tej prvej tak v krátkosti, pretože sme ju tu rozoberali pred dvoma týždňami na zasadnutí Parlamentu a týka sa práve riešenia rómskej problematiky. Je paradoxné, že aj dnes sa k tejto téme vyjadruje časť kolegov, ktorí nikdy nenavštívili rómsku osadu a ani netušia, ako vlastne prebieha život v rómskych osadách, ale vyriekajú tu veľmi podivné súdy. Ja si veľmi vážim, že Komisia, špeciálne pani komisárka Redingová, ale aj pán prezident Barrosso sa postavili k tejto problematike tak, ako sa postavili a dúfam, že sa aj dorieši do zdarného konca pre príslušníkov rómskeho etnika. Tá druhá téma je najmä k diskusii o zavádzaní prísnejších pravidiel pre rozpočty členských štátov, kde na jednej strane mimoriadne oceňujem snahu Komisie, aby boli pravidlá nielen politicky deklarované, ale aj právne vynútiteľné, aby platili rovnako pre všetkých členov Únie. Ale na druhej strane musím povedať, že som istým spôsobom sklamaná z toho, že sa takmer všetka pozornosť venovala iba rozpočtovej disciplíne a že sa nehovorilo komplexnejšie o problémoch.